Es geht in dieser Diskussion ja auch um die Bezahlung von Managern. Und wenn jetzt Politiker meinen, sie müssten entscheiden, was Manager verdienen, dann sehe ich schon auf uns zukommen, dass sie demnächst auch entscheiden, was Fußballspieler verdienen oder Schauspieler oder Intendanten von Fernsehgesellschaften. Natürlich gibt es immer einen Widerspruch zwischen Transparenz auf der einen Seite und dem Wunsch nach Privatsphäre auf der anderen Seite.

Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass es das Beste wäre, dass wir jetzt bei großen Aktiengesellschaften dafür sorgen, dass die Aktionäre entscheiden, was die Manager bezahlen und was die Manager bekommen, und zwar nicht nur die Aufsichtsräte.